Čína je hospodárska aj vojenská veľmoc a čínska administratíva svojím správaním sa k svojim občanom dlhodobo dáva najavo, že kultúrne, civilizačné a demokratické princípy tak, ako ich pozná okolitý svet bude na svojom území aplikovať selektívne, len tak, ako sa jej to hodí na ovládanie jej krajiny. Nemyslím si, že by naše rozhorčenie niečo zmenilo na úmysle čínskej vlády uskutočňovať na území svoju vlastnú vzdelávaciu politiku. Napriek tomu si myslím, že treba vážne upozorniť našich čínskych partnerov, že tibetský ľud má právo na zachovanie svojej identity, svojho jazyka a že pri vzdelávaní detí má ich materinský jazyk nezastupiteľnú úlohu. Tak ako sa Slovensko správa k maďarskej menšine, keď deti z maďarskej menšiny od materskej škôlky, cez základnú školu až na vysokú školu môžu študovať v jazyku maďarskom, tak by možno mali postupovať aj Číňania v Tibete. Na druhej strane, chcel by som pána Sógora upozorniť, že slovenské deti v Maďarsku sa musia učiť od škôlky, cez základnú školu až po vysokú školu v maďarskom jazyku a slovenský jazyk majú iba ako cudzí jazyk.